Señor presidente, en los últimos años hemos visto una preocupante tendencia en el endurecimiento de las leyes penales, casi siempre en dos sentidos la persecución del disidente político y la criminalización de la propia propuesta con diferentes magnitudes, en diferentes lugares, pero con esos aspectos, como hoy ocurre en Indonesia. Esta reforma en Indonesia tiene claros cuáles son sus enemigos habla de ideas marxistas leninistas, de grupos no religiosos, ampliando supuestos delitos de blasfemia —que ya existen en el país—, y criminaliza también a las mujeres que ejercen su derecho al aborto y a las personas LGTBI,

Es un país que todavía no ha saldado cuentas con su pasado.

La persecución de la disidencia política viene de lejos.

Nosotras lo tenemos claro tiene que ser firme en la defensa de sus valores, firme en la defensa de los derechos humanos, en Europa y en el mundo. Nos llenamos la boca hablando de feminismo, de pluralismo y de libertad, pero lo olvidamos muy pronto cuando llega el libre comercio.